Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! W zeszłym roku zorganizowałem w Lublinie to moje rodzinne miasto konferencję dla młodych osób, której celem było między innymi zachęcenie ich do zakładania własnej działalności gospodarczej.

Jestem zatem zdania, że musimy położyć większy nacisk na kampanię informacyjną dotyczącą dostępnych narzędzi w tym aspekcie takich jak Europejski Fundusz Społeczny, instrument mikrofinansowy i wiele innych unijnych programów, takich jak chociażby Aniołowie biznesu.